Přidáme li tento únos k vraždám, masakrům, násilnostem, útlaku, loupežím, nuceným vystěhováním a dalším zločinům proti lidskosti, dostaneme hrozivý obrázek o tom, jak a co vlastně dnes v Nigérii probíhá. Více jak 6 tisíc zavražděných křesťanů, muslimů

Stát nemá kontrolu nad militantními, většinou radikálně islamistickými ozbrojenými skupinami. Boko Haram je jednou z nich, jednou z těch největších, které v Nigérii provádí takové hanebnosti, že se hovoří o cílené genocidě a můžeme tyto hanebnosti srovnat pouze s nacistickým nebo komunistickým režimem. Nigérie nyní zažívá přesně to, co probíhalo v Iráku nebo v Afghánistánu.